Mówimy o całym świecie, o naruszeniach wolności słowa w najdalszych miejscach od Europy, a nie widzimy, że w samym sercu naszego kontynentu, Unii i naszych państw, we Francji, podjęto w tym roku tak zwaną ustawę o zakazie przeciwdziałania aborcji, która dopuszcza kary więzienia dla dziennikarzy działających w internecie, która dopuszcza wysokie, niszczące media, grzywny finansowe i mimo apeli o zajęcie stanowiska w tej sprawie, tak naprawdę do tej pory władze Unii Europejskiej milczą. Bardzo często chwalimy się naszą soft power, tym że nasza opinia ma wagę w świecie, że przez słowa, mówienie prawdy można rzeczy zmieniać.

To jest dla Pana dzisiaj bardzo ważna okazja wymieniał Pan inne państwa proszę o zajęcie stanowiska wobec tego, co się stało we Francji, dlatego że jeszcze nie jest za późno, nasz głos może mieć swoje znaczenie.